Herr Präsident! Herr Kommissar, ich habe drei Fragen an Sie. Erste Frage Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen. Wenn ich mir angucke, dass Arbeitnehmerrechte in Südkorea eingeschränkt sind, dann gibt es dort unlautere Wettbewerbsbedingungen, zum Beispiel die Frage der kollektiven Handlungsmöglichkeiten. Im Strafgesetzbuch in Südkorea, Paragraph 314, gibt es einen Straftatbestand Betriebsstörung, und der wird angewandt, um Streiks zu verhindern und Gewerkschafter in ihren Rechten einzuschränken,

Ich frage mich sowieso, warum Freihandelsabkommen gerade mit den Ländern geschlossen werden, die am meisten Probleme mit ILO Standards haben wie Südkorea oder Kolumbien. Also meine erste Frage Wie wollen Sie durch das Freihandelsabkommen sicherstellen, dass es keine unlauteren Wettbewerbsbedingungen durch Einschränkung der Arbeitnehmerrechte in Südkorea gibt? Zweite Frage Die Probleme der Automobilindustrie sind schon von mehreren Kollegen angesprochen worden. Da ist es ganz entscheidend, dass es vernünftige Sicherheitsklauseln gibt.

Ich bin nicht in der Lage, das korrekt zu verstehen. Herr Kommissar, vielleicht können Sie mir in einfachen Worten die Sicherheitsklauseln erklären. Und vor allen Dingen, wer kann sie wann auslösen?

Dazu gehört, dass Sicherheitsklauseln und die Implementierung in der Mitentscheidung verabschiedet werden.